Niemniej jednak mandat negocjacyjny powinien być zbalansowany ekonomicznie oraz powinien być mocny politycznie. Przy stole negocjacyjnym powinniśmy wymagać jasnych rezultatów w stosunku do kluczowych postulatów i dlatego poprzeczka powinna zostać pozostawiona wysoko. Najważniejszymi przeszkodami w obustronnych stosunkach z Japonią pozostają wciąż bariery pozataryfowe. Z tego powodu postulaty powinny być jasno sprecyzowane oraz osiągnięte w ciągu pierwszego roku od rozpoczęcia negocjacji. Ważne jest zagwarantowanie zatrzymania procesu negocjacyjnego, jeśli znacząca liczba barier nie zostanie usunięta w trakcie pierwszych dwunastu miesięcy. Należy upewnić się, że będą istniały zapisy stojące na straży bezpieczeństwa obu gospodarek, w szczególności wrażliwych sektorów, takich jak motoryzacyjny i elektroniczny. Głównym warunkiem ukończenia negocjacji w sprawie umowy powinno być faktyczne oraz całościowe usunięcie powyższych barier, poprawa dostępu do zamówień publicznych dla przedsiębiorstw Unii Europejskiej oraz zawarcie kompleksowego rozdziału dotyczącego inwestycji w rozumieniu ochrony inwestycji oraz dostępu do rynku. W moim przekonaniu umowa powinna być kompleksowa, ambitna oraz całkowicie wiążąca. Umowa o wolnym handlu powinna prowadzić do prawdziwej prawnej otwartości dla przedsiębiorstw z Unii Europejskiej. Bezsprzecznie umowa o wolnym handlu między Unia Europejską a Japonią jest warta starań, ponieważ wzmocnienie współpracy i więzi pomiędzy obiema stronami może prowadzić głównie do pozytywnych rezultatów.